Coraz wyraźniej widać, że Unia porzuciła ideę swoich ojców założycieli o budowaniu społecznej gospodarki rynkowej, gdzie nie tylko koszty kryzysu, ale również zyski w czasach są udziałem wszystkich grup społecznych. Obecnie zyski firm szczególnie międzynarodowych korporacji są coraz większe, a realne płace pracowników zmniejszają się. Istotnymi sposobami rozwiązania tego problemu są mechanizmy partycypacji finansowej pracowników w zyskach firmy, czy też instytucja własności pracowniczej przedsiębiorstwa odpowiednio wdrażane mogą pomóc rozwiązać problem dramatycznie wzrastających nierówności społecznych, a przy tym zacieśnić związki pracowników z ich miejscem pracy W analizie, której współautorem jest ekspert w tej dziedzinie profesor Lowitzsch, dokonanej na zlecenie Komisji Europejskiej, czytamy, że po 30 latach badań przykładów partycypacji finansowej pracowników, firmy, które są częściowo bądź całkowicie w posiadaniu pracowników, przynoszą większe dochody, są bardziej wydajne, generują więcej miejsc pracy oraz płacą więcej podatków niż ich konkurenci bez tego rodzaju partycypacji finansowej. Na poziomie makroekonomicznym omawiane firmy osiągają większy poziom produktywności, dzięki czemu również większą konkurencyjność i wzrost. Na poziomie regionalnym sprawiają, iż firmy w posiadaniu pracowników pozostają przywiązane do swojego miejsca pochodzenia, są bardziej odporne na zewnętrzne czy zagraniczne przejęcia własności. Niemniej jednak musimy pamiętać, że wiążą się z nimi również istotne zagrożenia. Po pierwsze, trzeba być bardzo ostrożnym przy wdrażaniu tych mechanizmów w małych i mikro przedsiębiorstwach, ponieważ mogą one odbić się na konkurencyjności tych firm. Drugie zagrożenie związane jest bardziej z własnością pracowniczą w realizacjach inwestycyjnych. Niedawny kryzys pokazał bardzo wyraźnie, iż w przypadku załamania się gospodarki pracownicy mogą stracić nie tylko miejsce zatrudnienia, ale również oszczędności ulokowane w akcjach przedsiębiorstwa. W Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wypracowaliśmy wspólnie pytanie do Komisji Europejskiej, w którym podkreślamy, iż promując szeroko rozumianą partycypację finansową pracowników, musimy również zastanowić się nad mechanizmami zabezpieczającymi ich przed utratą dorobku całego życia oraz pytamy jak Komisja ma zamiar promować mechanizm partycypacji finansowej pracowników i wymianę najlepszych praktyk w zakresie własności pracowniczej przedsiębiorstwa,